Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Še enkrat, spoštovane poslanke in poslanci, tudi novela Zakona o zavarovalništvu je predložena v zakonodajni postopek predvsem z namenom prenosa ustrezne evropske direktive v slovenski pravni red. Ključna ideja predlagane novele je pravzaprav so določbe evropske direktive, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov in zavarovancev, ki so s tem zakonom, še dodatno zaščiteni predvsem z vidika postopka sklepanja zavarovalnih razmerij in, ta zavarovalna razmerja se danes prodajajo po zelo različnih prodajnih oziroma distribucijskih kanalih. Zakon natančno določa standarde, ki jih morajo distributerji zavarovalnih produktov upoštevati pri svojem delovanju s ciljem, da delujejo v skladu z najboljšimi interesi zavarovancev. Tako zakon prinaša višjo raven zaščite imetnikov zavarovalnih polic, še kakovostnejše informacije za stranke in boljša pravila poslovanja. Cilj predloga zakona je tudi izboljšava zapisanih določil oziroma odprave nekaterih nedoslednosti pri implementacijah določb, direktive dva tisoč devet skozi osemintrideset, to je tako zvana zavarovalniška direktiva Solventnost dva. Na podlagi predloga Zakonodajno-pravne službe je bilo na Odboru za finance k predlogu zakona sprejetih trideset amandmajev, s s katerimi se je odpravilo ugotovljene nomotehnične pomanjkljivosti v zakonu. Odbor za finance kot matično delovno telo je predlog zakona podprl. Predlog zakona podpirata tudi Agencija za zavarovalni nadzor kot tudi Slovensko zavarovalno združenje. Glede delovnopravnega statusa zavarovalnih zastopnikov je bil vložen predlog amandmaja k določbam tega zakona. Ta tematika je bila obravnavana tudi na seji Ekonomsko-socialnega sveta, vendar je vlada zavzela stališče, da delovnopravni status zavarovalnih zastopnikov ne sodi v sistemski Zakon o zavarovalništvu, ampak da je ga je potrebno, urejevati v delovnopravni zakonodaji. Na koncu bom poudaril to, da ne glede na to, da tudi pri prenosu te direktive v Sloveniji zastopamo, kasnimo, pa zavarovalnice pri svojem delovanju direktivo že neposredno uporabljajo v izogib morebitnim odškodninskim odgovornostim, katerim so izpostavljene pri sklepanju zavarovalnih poslov. Predlagam, da državni zbor predlog zakona potrdi. Hvala lepa.